L'Europe a été un moteur dans la proposition, les négociations et la conclusion d'accords majeurs dans le cadre de cette crise financière qui frappe toute l'Europe.

La crise financière a révélé les faiblesses de notre système de surveillance financière. Il s'agissait d'assurer une meilleure coordination, mais également de renouveler et de renforcer les pouvoirs des autorités européennes, qui sont des impératifs urgents.